Yo voto en contra de las tres objeciones de hoy relativas a la autorización de organismos genéticamente modificados por varios motivos. Las sistemáticas objeciones presentadas hasta la fecha no se basan en temas técnicos sino en prejuicios o aspectos emocionales, que omiten los requisitos establecidos en las reglas de procedimiento para su presentación. La evaluación del riesgo de la EFSA ha concluido en el análisis de esos productos que son tan seguros como los productos convencionales.